Bibliai bölcsesség, hogy jó fának jó gyümölcse terem, rossz fának rossz gyümölcse terem. A Lisszaboni Szerződés diktatórikus körülmények között született, tehát demokratikus következménye nem lehet. Kifejezetten diktatórikus, antidemokratikus körülmények között kényszerítették rá a nemzetállamokra, de legalábbis az én hazámra, Magyarországra azt a szerződést, amellyel az emberek háta mögött, az emberek feje fölött elvettek a saját sorsukkal kapcsolatos számos döntési jogosultságot és átadták

A természetjog erejénél fogva a Lisszaboni Szerződés, legalábbis Magyarországgal kapcsolatban nyilvánvalóan érvénytelen, hiszen egyrészt elmulasztották az emberekkel, a nyilvánossággal, különböző civil szervezetekkel megbeszélni, egyeztetni ezt a nagyhatású szerződést, másrészt pedig úgy szavazták meg, hogy fogalmuk nem volt róla, hogy mit tartalmaz a szöveg.